Paradoksalnie pozytywnym efektem kryzysu w strefie euro jest również to, że dał on impuls do usprawnienia koordynacji gospodarczej w Unii oraz doprowadził do powstania nowych instrumentów wzmacniających zarządzanie fiskalne w państwach członkowskich.

Jednym z tych filarów są wspólne ramy budżetowe, w przypadku których przewiduje się możliwość jakiejś formy uwspólnotowienia długu. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że w oryginalnym zamierzeniu przyświecającym komisji ECON sprawozdanie posłanki Goulard nie miało być sprawozdaniem wartościującym pomysł emisji obligacji stabilnościowych, ani tym bardziej wprowadzającym w życie obligacje stabilnościowe. Oczekiwałem, że rezolucja będzie wzywała Komisję Europejską do opracowania swego rodzaju studium wykonalności tego projektu bez wartościowania. Tą rezolucją nie wprowadzamy przecież euroobligacji, a już widzimy, jakie emocje ona wzbudza. Wzbudza te emocje, ponieważ nie znamy skali i kierunku konsekwencji tego rozwiązania. Żeby poznać te konsekwencje lub chociaż spróbować je oszacować potrzebujemy przemyślanego i wszechstronnego sprawozdania Komisji. Nie można dzisiaj, uwzględniając nasz stan wiedzy, stwierdzić, że wprowadzenie euroobligacji jest dzisiaj kluczowe dla uzdrowienia sytuacji w strefie euro. Dzisiaj wiemy tylko tyle, że wspólny system emisji obligacji może być pożyteczny, ale może być też szkodliwy, w zależności od przyjętych założeń konstrukcyjnych. To zdecydowanie za mało, aby formułować tak stanowcze sądy, jakie formułuje sprawozdanie. Osobiście uważam, że warto byłoby poznać odpowiedź na pytanie, czy możliwe jest stworzenie takiego systemu, który będzie równocześnie zawierał w sobie bodźce do ograniczenia emisji długu i wprowadzenia reformy strukturalnej.